Patrząc na wydarzenia w Turcji można zauważyć, że z jednej strony protesty nie dotyczą jedynie drzew, a z drugiej trudno powiedzieć, że ten kraj stoi na skraju rewolucji.

Łatwo stwierdzić, że to, co się teraz dzieje na tureckich ulicach, to fala długo zbierającego się sprzeciwu. Z pewnością błędem premiera Erdogana było obrażanie protestujących poprzez nazwanie ich ekstremistami i przestępcami. Wyraźnie widać, że są połączeni ponad podziałami ideologicznymi, religijnymi czy klasowymi. Co łączy ich ponad wszystko to wiara, że Erdogan staje się coraz bardziej autorytarny i ślepo zdeterminowany, by narzucać swoją wizję społecznego konserwatyzmu. Należy mieć nadzieję, że protesty zakończą się czymś więcej niż niepewnością jutra, a władza będzie potrafiła przełknąć swoją dumę i stworzy grunt do konstruktywnego dialogu.